Niektórzy uważają, że nie powinniśmy zajmować się tym tematem, bo obrona praw osób homoseksualnych jest nieuzasadnionym rozszerzeniem praw człowieka.

Powszechna deklaracja praw człowieka uznała, że prawa człowieka obejmują każdego i nikt nie może być wykluczony.

W Ugandzie i w niektórych krajach afrykańskich słychać głosy, że nasze zainteresowanie tym tematem jest przejawem neokolonializmu albo, że wtrącamy się w nieswoje sprawy.

Szanujemy niezależność Ugandy i innych państw, ale nie możemy milczeć, gdy zamiast ograniczenia dyskryminacji próbuje się ją rozszerzyć.